În primul rând, doresc să o felicit și eu pe doamna in 't Veld, raportoarea noastră, pentru deosebita muncă depusă. Acordul PNR cu Australia este în mare parte satisfăcător și constituie un pas înainte față de precedentele negocieri de acest tip. Elementele pozitive țin de faptul că se interzice din principiu prelucrarea automată a datelor și, de asemenea, se asigură existența unor căi de ataca administrative și judiciare împotriva posibilelor abuzuri. Totuși, unele aspecte rămân în continuare problematice, și mă refer aici la perioada de păstrare a datelor, dar și la transferarea datelor către țări terțe. De asemenea, vreau să atrag atenția Comisiei că, în perioada actuală, când atacurile informatice au devenit din ce în ce mai frecvente și mai de amploare, trebuie să avem garanția că datele PNR sunt stocate și transferate în condiții de maximă siguranță.